Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim!

Rendkívül veszélyes kiadnunk az Európai Unió állampolgárainak adatait, főleg ilyen feltételek mellett, hogy az Amerikai Egyesült Államok 15 évig a legbelsőbb, legbizalmasabb információkat is megőrizheti. Azt szeretném kérdezni, hogy ki fogja azt eldönteni, hogy ki a terrorista vagy terroristagyanús Európában?

A másik lényeges pont az, hogy az Európai Uniónak rá kellene már arra ébredni, hogy felnőtt, és stílusában annyit változtatni, hogy csak a paritásos alapon létrejövő együttműködésekben vegyen részt, legyen szó akár az Amerikai Egyesült Államokról, legyen szó akár Kanadáról vagy Ausztráliáról.